Am votat în favoarea raportului, deoarece susțin îmbunătățirea funcționării Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor. Statisticile arată că amenințările cibernetice s au înmulțit foarte mult în ultimii ani, la nivel global. Recent, mai multe organizații guvernamentale din Europa s au confruntat cu un atac ce urmărea să colecteze informații geopolitice confidențiale. Astfel de acțiuni reprezintă noile forme de amenințare la adresa securității statelor.